Signor Presidente, Presidente del Consiglio, Commissario, onorevoli colleghi, è chiaro che siamo in uno di quei momenti nei quali l'attenzione dei cittadini europei è rivolta verso le istituzioni siamo più prossimi e siamo prossimi ormai alle elezioni europee e si accendono i fari su quello che abbiamo fatto in questi anni e su quello che ci promettiamo di fare negli anni che verranno. Sicuramente quello che abbiamo fatto non è stato sufficiente, perché i risultati sono sotto gli occhi di tutti, c'è una forte differenza in Europa tra i tassi di crescita di alcuni paesi e quelli di altri. L'Europa probabilmente doveva fare di più, abbiamo fatto poco e il Consiglio di primavera che è il Consiglio tradizionalmente attento ai temi della competitività oggi mette all'ordine del giorno tre punti il Semestre europeo, la competitività, clima ed energia.